forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma hádegishlé verður gert frá klukkan tólf fimmtán til klukkan þrettán þrjátíu tólfta dagskrármálið er tekið af dagskrá